Hvala za besedo. Hvala tudi za odgovor. Edino zanima me, če imate kakšno časovnico, kakšne določene roke, do kdaj bi se to lahko izvedlo. Hvala.